W moim przekonaniu trzeba bardzo mocno i zdecydowanie pokazać, że Parlament Europejski ponad podziałami, które tu są, w tej sprawie zabiera głos i będzie stał na straży praw człowieka.